Es gibt keine militärische Lösung! Es gibt keine Lösung über terroristische Gewalt! Es kann sein, dass man kurzfristig einen militärischen Vorteil erzielt, es kann sein, dass ein terroristischer Akt große Verwirrung stiftet, aber jede Gewalt erzeugt erfahrungsgemäß mehr Gewalt und dreht die Gewaltspirale weiter.

Wir haben es auf der anderen Seite mit einer Hoffnung in den Vereinigten Staaten von Amerika zu tun.

Sicher ist das, was Benjamin Netanjahu im Wahlkampf gesagt hat, ein Risiko für den Friedensprozess, und sicher ist Avigor Liebermann eine Gefahr für den Friedensprozess im Nahen Osten. Diese Ungleichzeitigkeit birgt ein Risiko.

Das hängt in einem entscheidenden Maße davon ab, wer in Teheran regieren wird. Die Frage des Wahlausgangs im Iran ist von zentraler Bedeutung. Übrigens auch für die Haltung der Hamas.

Wir sind für eine Regierung der Einheit der Palästinenser.

Es ist deshalb an der Hamas, jetzt zu zeigen, ob sie bereit und in der Lage ist, zu einer solchen Regierungsform zu kommen.

Alles hängt im Nahen Osten mit allem zusammen. Man kann keine Einzelteile herausnehmen und glauben, man könne ein einzelnes Problem mit militärischen Maßnahmen lösen. Deshalb ist die Grundvoraussetzung für alles die Bereitschaft zum Dialog. Der Plan der Arabischen Liga, der Friedensplan Saudi Arabiens, sieht Gewaltverzicht unter Anerkennung des Existenzrechts Israels vor welch ambitionierter und mutiger Plan!

Es ist doch ein Fortschritt, dass es Leute in der Arabischen Liga, im arabischen Lager gibt, die bereit sind, eine solche Debatte zu führen. Die muss man stärken. Die stärkt man nicht durch Bomber. Man stärkt übrigens auch nicht die Arbeit der Europäischen Union, indem das, was wir aufbauen, aus irgendwelchen militärischen Erwägungen wieder zerstört wird.